Navzdory některým drobným neshodám s panem zpravodajem se naše pozice sblížila u pěti z nich.

Tyto země společnými silami budují takzvaný tokamak, tedy předstupeň ke komerčnímu využití termonukleární fúze v energetice. ITER se svým rozpočtem, unikátním konceptem i technologickou náročností logicky mezi ostatními podniky vyniká, ale i vyčnívá.

Na druhou stanu se domnívám, že v tuto chvíli nové vedení může přinést nové řešení, nový akční plán a také nový přístup. Doufám, že to bude zhodnoceno v září při udělení absolutoria.